Transporturile nu se limitează la nivelul unei țări și, de aceea, este nevoie de o cooperare internațională puternică pentru ca acțiunile întreprinse în acest sector să fie eficiente. Din nefericire, unul dintre principalele impedimente în crearea unui spațiu european unic al transporturilor îl reprezintă marile discrepanțe în ceea ce privește nivelul de dezvoltare al infrastructurii de transport între regiunile din estul și cele din vestul Uniunii Europene. Din acest motiv, consider că regiunile rămase în urmă trebuie să beneficieze, în continuare, de finanțări comunitare substanțiale pentru infrastructura de transport. Îmbunătățirea accesibilității și facilităților infrastructurale va contribui semnificativ la creșterea competitivității acestor regiuni și, indirect, la competitivitatea externă a întregii Uniuni Europene.